Wir müssen uns darüber unterhalten, dass Kinder zur Ehe mit erwachsenen Männern gezwungen werden.

Man sieht ja, wie sich die linke Seite winden muss, um ja nicht die Wurzel anzusprechen. Die Wurzel dieser grausamen Praxis liegt bei der ungezügelten Zuwanderung, die Sie befürworten, bei einer ungezügelten Zuwanderung aus muslimischen Staaten, wo in der Scharia ja erlaubt ist, Mädchen bereits mit neun Jahren zu verheiraten.

Also die Problematik liegt an der unkontrollierten Zuwanderung.

Auf der anderen Seite wird hier eine Kinderehe toleriert. Also, so kann es mit uns nicht gehen.